Señor presidente, señor comisario, la prosperidad de las empresas tiene un límite la dignidad humana.

El derecho a la vida y la integridad física, el acceso a la tierra, el trabajo digno son elementos fundamentales que no pueden confiarse al voluntarismo. Son demasiadas las lagunas jurídicas que permiten que las empresas que violan estos principios queden impunes. Y peor aún, son demasiadas las víctimas, la mayoría de ellas mujeres.

Que no pueden acceder ni a la justicia ni a la reparación de daños que se merecen. No podemos ―la experiencia nos lo demuestra― seguir así. La Unión Europea tiene que liderar este proceso. Y por eso le pido, le exijo a la Unión Europea que tenga un mandato urgente para negociar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos.